Raad en Commissie menen daarbij de historische erfenis van de Republiek Turkije te kunnen negeren. Die historische erfenis beter gezegd belasting uit zich vandaag in een ware cultuurstrijd tussen het laïcistische kemalistische kamp en het conservatief religieuze front rond de regeringspartij AKP over de juiste richting van de Republiek Turkije. Giftig uitvloeisel daarvan is het opzienbarende ergenekom proces tegen tal van Kemalistische prominenten. Qua nationalistische opstelling tegenover 's lands religieuze en etnische minderheden ontlopen kemalisten en premier Erdogan elkaar ondertussen bitter weinig. De voortdurende ontrechting van die minderheden een historisch gegeven van de Turkse Republiek staat natuurlijk haaks op de politieke toetredingsvoorwaarden van de Europese Unie. Raad en Commissie, een bekend Nederlands spreekwoord luidt beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Die wijze les zouden de Europese instellingen én de Turkse autoriteiten eindelijk eens moeten trekken.